Je rozhodujúce, mám také presvedčenie, aby sme v tejto migračnej kríze správne nastavili vstupný integračný proces, pre tých, komu priznáme azyl a pobyt v Európskej únii. Adepti musia podstúpiť zovrubný sociálny program s výukou jazyka, porozumenia našej kultúre, histórii, morálnym zásadám a základom kresťanskej duchovnej tradícii, čo ich pripraví na ich azylačný pobyt.

Nemôžu tu vznikať cudzinecké getá s uzavretou štruktúrou, nemôžu nám diktovať, ako my budeme žiť, zvlášť nemôžu prinášať náboženskú neznášanlivosť voči kresťanským symbolom a tradíciám. Rovnako tu musia byť varovaní, že zvrhlé správanie ako napádanie bezbranných žien, ako to bolo v Kolíne na začiatku roka, bude prudko odsúdené a potrestané. Úcta k ženám, deťom a slabším je základnou európskou a kresťanskou hodnotou. Mnohí utečenci prichádzajú z krajín, kde sa trestá konverzia. Lenže my v Európe hlásame slobodu, a preto nebudeme kresťanské posolstvo skrývať. Naše zásady tolerancie, pomoci a rešpektu vychádzajú z evanjelia Ježiša Krista, ktoré kedysi z Grécka doniesli Cyril a Metod, a preto dnes kresťanské skupiny v Európe pomáhajú tým, ktorí sú v núdzi a ťažkostiach.